Herr Kollege Fox! Ich habe mich auch mit dem Präsidenten ausgetauscht.

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs und es gibt nicht nur ein Urteil, sondern vorgehende Urteile müssen zwölf ordentliche Plenartagungen in Straßburg stattfinden.

In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Aufgaben des Parlaments eher zunehmen als abnehmen. Im letzten Jahr haben wir mit einem Urteil bestätigt bekommen, dass wir nicht vier Plenartage streichen können. Der Gegenstand des Antrags ist jetzt, dass zwölf Plenartage gestrichen werden. Deshalb halte auch ich es für gerechtfertigt, dass der Präsident sagt, wir können hier nicht Anträge für zulässig erklären, die uns immer wieder dazu bringen, dass wir vor dem Gerichtshof bescheinigt bekommen, rechtswidrig zu handeln.

Wir hatten da, bevor wir das bauliche Problem hatten, in der Regel sechs Mini Plenarsitzungen. Der aktuelle Vorschlag bedeutet, dass auf zehn Plenarsitzungen erweitert wird. Das hat nichts mit der bisherigen Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs zu tun. Deshalb hat der Präsident auch diese Anträge der EVP für zulässig erklärt.

Die Entscheidung ist endgültig. Das einzige, was jetzt noch zu entscheiden bleibt, ist der Antrag von Herrn McMillan Scott darüber, diesen Antrag zu vertagen.